J'ai pour eux une profonde admiration. L'Union européenne a raison de demander de nouvelles élections, par delà le refus de ne pas reconnaître les résultats proclamés. Le parallèle parfois relevé avec le Venezuela est tout à fait justifié. Ici aussi, un président refuse une alternance démocratique et s'agrippe au pouvoir en écrasant un peuple dans la durée. Pour ces dictateurs, la crainte de voir se ternir une réputation internationale ou même nationale ne prend plus. L'absence de réputation, liée à la soif absolue de pouvoir, dicte leurs décisions à l'encontre de tout bon sens. Ceci est un état dangereux tout comme l'est le prolongement de la situation actuelle en Biélorussie. Svetlana Tsikanovskaya, le conseil de coordination biélorusse et la société civile ont besoin de notre soutien. Leur révolution est une révolution démocratique, non géopolitique. Que la Russie en convienne. Notre soutien est un soutien à un peuple avide de démocratie.